Elnök asszony, tisztelt Biztos úr!

Jó időben, és fontos dokumentumnak a tárgyalásába kezdtünk most bele. Van egy olyan érzése az embernek, hogy amikor baj van és mostanában elég sokat halljuk, hogy nagy a baj ilyenkor mintha talán gyorsabban tanulnánk. Nemrégiben, amikor a 2020 as stratégiáról elkezdtünk vitázni, arra a következtetésre jutottunk, hogy mind a pénzügyi folyamatok területén, mind a gazdaság területén sokkal szigorúbb és szorosabb együttműködésre van szükség. A szociális politikák és a foglalkoztatáspolitika ugye a szociális jogok katalógusába tartozik az Unió rendszerében ugyancsak súlyos válságot élnek mostanában át, és arra a következtetésre jutottunk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy sokkal szorosabban kell együttműködnünk, sokkal inkább együtt kell gondolkodnunk, és közös erőfeszítéseket kell tennünk, hogy azok a riasztó adatok amelyeket többen is idéztek mostanában

Természetesen a Bizottság kezdeményezését az új készségek, új munkahelyek tekintetében valamennyien támogatjuk, a jelentéstevő is ezt teszi. Egyetértünk abban, hogy meg kell reformálni az európai munkaerőpiacot, hogy rugalmasabbá kell tenni, hogy hatékonyabbá kell tenni, és egyetértünk azzal, hogy az egyik rákfenéje ennek a mi európai munkaerőpiacunknak az, hogy strukturális feszültségek vannak benne. Egyszerre van jelen a jelentős és fájó munkanélküliség, és ugyanakkor nagyon sokan vannak ezen a munkaerőpiacon vagy ennek a környékén, akiknek nem megfelelő a tudásuk, képességük, ráadásul nagyon gyorsan változnak az igények. Azok, akik rendelkeznek valamilyen képességgel, az is nagyon gyorsan elavul. Tehát a Bizottság helyesen sorolja föl a teendőket amiket megtehetünk mi, mint Közösség a munkaközvetítés rendszerétől kezdve a készségek katalógusáig. Nagyon sok olyan hasznos kezdeményezés van, ami ebbe az irányba mutat. Ugyanakkor föl kell hívni a figyelmet, és helyesen hívja föl kollégánk a figyelmet arra, hogy miközben próbálunk úrrá lenni a pénzügyi válságon, a gazdasági válság második hullámán, ne felejtsük el, hogy nem helyes, és nem jó az, ha közben például a képzési, oktatási költségeket elkezdjük csökkenteni, visszafogni, mert így éppen a jövő lehetőségeit fogjuk

Azt, hogy a hangsúlyokat talán változtatja a jelentés a Bizottság előterjesztéséhez képest a kis és közepes vállalkozások támogatása területén, valamint hogy árnyaltabb, részletesebb javaslatokat tesz a rugalmas biztonság, a flexicurity tekintetében, és ezügyben készek vagyunk természetesen a Bizottsággal a jövőben is együttműködni, hisz az atipikus munkavégzés világát a jövő egyik lehetőségének tartjuk.